Finalmente anche a livello comunitario si affronta il tema dell'evasione e dell'elusione fiscale come una vera e propria piaga da debellare. Purtroppo, anni di disinteresse hanno creato situazioni alle quali oggi è difficile porre rimedio. Imprese che pagavano regolarmente le tasse sono state espulse dal mercato a vantaggio di imprese che eludevano ed evadevano il fisco e hanno falsato così la libera concorrenza. Ma anche oggi purtroppo vediamo esempi, anche dalle grandi società, che pongono in essere azioni di questo genere quindi non possiamo abbassare la guardia. Non dobbiamo pensare che una politica fiscale a livello statale, senza un coordinamento a livello comunitario, possa dare risultati ottimali. Dobbiamo osare di più e la strada maestra è quella di un'unione fiscale a livello comunitario nel medio termine. Iniziamo a pensare anche ad una revisione della disciplina sull'IVA che comporta possibilità di scappatoie tra Stato e Stato. Nel concludere positivamente la mia dichiarazione, invito la Commissione ad andare avanti.